herra forseti ég vil byrja á því að víkja aðeins að þeirri umræðu sem var hér áðan og gera

óskarsdóttur þar sem hún taldi háttvirtur þingmaður jón bjarnason vera talsmann minni hluta fjárlaganefndar minni hluti fjárlaganefndar er tvískiptur svo það sé alveg á hreinu og við framsóknarmenn höfum lagt hér fram eða ég legg hér fram í mínu nafni og með hjálp margra félaga minna í framsóknarflokki sérstakt álit sem ég mun nú gera aðeins grein fyrir mig langar reyndar úr því að ég vík aðeins að þessari umræðu þeim orðahnippingum sem hér urðu áðan milli háttvirtra þingmanna jóns bjarnasonar og háttvirtur þingkonu steinunnar valdísar óskarsdóttur aðeins að koma inn í þá umræðu því að það var meðal annars vikið að því að talsmaður fyrsti minni hluta fjárlaganefndar sæi ekkert bjart í efnahagsmálum sæi í rauninni bara svartnætti fram undan ég get nú ekki alveg dregið undir þá túlkun að hólajarlinn háttvirtur sé svo

og kemur mér þá meðal annars í hug þessi rauða bók hér sem vera kann að háttvirtur þingmaður jón bjarnason hafi komist í þessi bók er þó ættuð úr húsum samfylkingarinnar sett þar saman í anda frjálslyndrar jafnaðarstefnu og komu að því margir þingmenn samfylkingarinnar á þeim tíma en ritstjóri bókar þessarar er jón sigurðsson fyrrverandi ráðherra alþýðuflokksins og mikill hugmyndafræðingur í þeim góða flokki samfylkingunni hér eru varnaðarorð og hér er í rauninni mun svartari mynd dregin upp en stjórnarandstaðan hefur dregið upp í umræðum um fjárlagafrumvarpið

ber þess mjög vott að í landinu eru nú tvær ríkisstjórnir ríkisstjórn samfylkingar og ríkisstjórn sjálfstæðisflokks saman eiga þessar tvær stjórnir afskaplega sterkan meiri hluta á þinginu og því stenst ekkert fyrir því sem þær sameinast um að vilja en samkomulagið eins og ég sé það nær yfir það eitt að ég styð allt sem þú stingur upp á og þú styður allt sem ég sting upp á þannig einhvern veginn er andinn í stjórnarsamstarfinu núna og þessi andi er afskaplega háskalegur undir slíkum formerkjum mundi ég ekki vilja reka fyrirtæki að tveir eigendur væru þar að og væru svo einhvern veginn í kappi hvor við annan að eyða og engin samstaða um ráðdeildina sem er nauðsynleg nú getur vel verið að einhver hugsi þannig í alvöru að það þurfi ekki ráðdeild í ríkisfjármálunum sem stendur þeir hafa þá ekki lesið þetta plagg sem ég minntist á hér fyrr þar sem tekin eru af öll tvímæli um það að aðhald í ríkisfjármálum þurfi að vera aðaláherslan í fjármálastjórninni næstu missirin og þar sem hagkerfið ber öll merki ofþenslu svo ég leyfi mér hér beina tilvitnun með leyfi forseta beina tilvitnun í þann mæta hagfræðing jón sigurðsson fyrrum iðnaðarráðherra alþýðuflokks ber öll merki ofþenslu sem birtist í verðbólgu miklum viðskiptahalla og erlendri skuldasöfnun í sama riti segir einnig með leyfi forseta og við skulum athuga að þetta er skrifað síðasta vor hættan er sú sú hætta sem vofir yfir hættan er sú að ísland missi trúverðugleika á alþjóðlegum fjármálamörkuðum en þá væri voðinn vís með hækkandi vaxtaálagi gengisfalli og verðbólgugusu hættan er einmitt sú

lýsinguna á hagstjórninni eins og hún var þá næst á undan en það er vissulega mikið til í því að hagstjórn síðustu ára með allri þeirri velgengni sem þá var kallaði á það að stigin væri mjög varlega næstu skref því að það er einfaldlega þannig í hagkerfinu eins og í lífinu að það þarf sterk bein til að þola góða daga og ég er hræddur um að risi sá sem núverandi ríkisstjórn er hafi ekki þau sterku bein það er ekki rétt sem hér kom fram í umræðu hjá háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni að kenna rangri hagstjórn undanfarandi ára um þau vandræði sem nú eru það var einfaldlega pólitísk ákvörðun og hún var rétt að fara út í þær stóriðjuframkvæmdir sem síðan hafa gerbreytt landakortinu á íslandi á austurlandi en það var líka vitað að því fylgdi ákveðinn fórnarkostnaður og það var vitað að það með öðru með annarri velgengni í hagkerfinu gæti haft töluverð áhrif og það yrði auðvitað að taka tillit til þeirra áhrifa um nokkurt skeið eftir það það hefur enginn leyfi til þess að koma að stjórnun þessa lands og ætla að láta sem svo að honum komi fortíðin ekki við og geti farið að láta alla sína drauma rætast burtséð frá því hvað það er sem hagstjórnin kallar á háttvirtu þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir minntist hér á að hún saknaði þess að stjórnarandstaðan kæmi ekki með í sínum málflutningi og vék þá sérstaklega að háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni en

tíma nú er einfaldlega aðhald þörf eins og stendur í þessum rauða bæklingi eins og stendur í plöggum þeim sem gefin eru út hér við kalkofnsveg og ég get játað það að ég sofnaði í gærkvöldi út frá miklu stjórnarandstöðuriti sem gefið er út við þá góðu götu og heitir líklega það rit heitir líklega peningamál og fjallar um það hvernig eigi að stjórna landinu og er nú ekki að sjá þar mikinn samhljóm

og því sem hagfræðingar í seðlabankanum telja rétt það sem við framsóknarmenn gagnrýnum því einkanlega við það fjárlagafrumvarp sem hér liggur frammi er að það er einfaldlega verið að eyða allt of miklum peningum það er verið að ganga allt of freklega ofan í kosningaloforðin að efna hitt og efna þetta og stjórnarflokkarnir tveir sterkir hvor um sig keppast við að fara með lúkurnar ofan í vasa skattgreiðenda og ofan í ríkissjóð það er ekki svo einfalt einfaldlega vegna þess að svolítill afgangur sé til þá geti menn leyft sér þetta já það er kallað hér fram í að þetta séu kölluð kreppufjárlög og það er nokkuð til í því því að í fyrri umræðu um fjárlögin sagði hæstvirtur fjármálaráðherra með leyfi forseta um fjárlögin sjálf þar sem hann taldi að þau væru hækkun frá

tölu en það er vegna þess að síðan hafa komið fram endurskoðaðar tölur um fjármál þessa árs þar segir fjármálaráðherra hæstvirtur með leyfi í ljósi þessara markmiða kann ýmsum að þykja vöxtur útgjalda heldur mikill í frumvarpinu er gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs aukist tímabundið sem hlutfall af vergri landsframleiðslu árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu en fari síðan lækkandi þegar ráðstöfun á söluandvirði landssímans er lokið og dregur úr mótvægisaðgerðum rúmlega áttatíu og sex prósent af hækkun útgjalda af landsframleiðslu frá árinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta má rekja til framkvæmda og mótvægisaðgerða og afganginn að mestu til aukinna tilfærsluútgjalda meðal annars vegna spár um aukið atvinnuleysi meðal annars vegna spár um aukið atvinnuleysi það er sem sagt verið að gefa á garðann af því að það gæti eitthvað gerst á næsta ári hvaða hagspeki er þetta reyndar geri ég nú athugasemdir við greiningu af þessu tagi rúmlega áttatíu og sex prósent af hækkun útgjalda af landsframleiðslu frá árinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta má rekja til framkvæmda og mótvægisaðgerða og afganginn hvaða afgang af hverju er

það er nú öll hagspekin við stjórnun landsins en alvarlegast í þessu er þessi hugsun að það megi gefa skart á garðann núna fyrir næsta ár vegna þess að kannski verði atvinnuleysi þessi

biður háttvirtir þingmenn að gefa ræðumanni tóm til að tala við framsóknarmenn teljum möo að það sé háskalegt að bregðast með þessum hætti við minnkandi þenslu í samfélaginu minnkandi þenslu sem er í rauninni mjög lítið vitað hvernig stendur það er rétt sem hér hefur komið fram í máli fleiri ræðumanna og raunar viðurkennt af fjármálaráðherra líka í hans ræðu hér fyrr í haust að það er mikil óvissa í íslenska hagkerfinu um hvernig fer og einmitt vegna þeirrar óvissu eru fjárlög eins og þau sem hér eru lögð fram enn verri ef við skoðum aðeins hagspár fyrir næsta ár er mismunurinn þar á alveg gríðarlega mikill fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir vissulega þrjú prósent atvinnuleysi tæplega en það gera ekki aðrir meira að segja seðlabankinn sem hefur svona verið með því svartsýnn i öllum sínum spátölum hefur verið þar með lægri tölu en enn lægri tölur hafa verið frá aðilum eins og alþýðusambandinu og bönkunum þenslu inni í hagkerfinu með þessum hætti er mjög alvarlegt vegna þess að það mun aftur hafa keðjuverkandi áhrif í þá átt að skapa einfaldlega þá kreppu sem á að koma í veg fyrir það er ekki bara það þetta er fólkinu í landinu líka mjög dýrkeypt þau montfjárlög sem hér eru lögð fram kosta einfaldlega venjulega íslenska fjölskyldu tuttugu þúsund krónur á mánuði í aukin útgjöld og það eru miklir peningar fyrir venjulegt fólk húsnæðislán eru að hækka beinlínis á þessu ári um tíu til tuttugu þúsund krónur afborgunin á mánuði af venjulegri tuttugu milljónir króna íbúð og þær hækkanir eru vegna stýrivaxtahækkana seðlabankans sem verða beint raktar til þess að sú ríkisstjórn sem tók við hér fyrir missiri síðan hefur einfaldlega staðið staffírug á því að taka alls ekki á efnahagsvandanum að taka alls ekki á þeim þensluvanda sem er í samfélaginu það er meira að segja þannig að þegar það koma greiningar frá aðilum eins og standard og sem gaf út nýja spá um lánshæfismat ekki nýtt lánshæfismat en spá um það hér fyrir skemmstu þá svara ráðherrar ríkisstjórnarinnar fullum hálsi og eru í rauninni mjög þar inni í ákveðinni stofnun sem heitir þessu skrýtna nafni jónas hallgrímsson hefði nú aldrei sagt standard og hann hefði þýtt þetta og sjálfsagt kallað þetta stöndugir og fátækir þessi stofnun fær sem sagt svohljóðandi einkunn frá hæstvirtum fjármálaráðherra með leyfi forseta og nú vitna ég í orð hæstvirts fjármálaráðherra stundum áttar maður sig hreint ekki á álitum sem koma frá þessum aðilum það er sífellt talað um sömu hlutina alveg sama hverjar aðstæðurnar

aðstæðurnar hérna hjá okkur þetta er hreint svona albaníukomment svo að ég útskýri það aðeins ef að útskýra fyrir þingheimi hvað átt er við með albaníukomment það voru þeir dagar í heimsmálum að rússar höfðu mjög mikla þörf fyrir það að ala á ófriði við kínverja en gátu þó ekki leyft sér að segja neitt ljótt við kínverjana sjálfa af því að kínverjarnir voru stórir og voldugir en sendu skammirnar iðulega á smáríkið albaníu á balkanskaga sem var vinaríki kínverja og með því að deila hugmyndafræðilega við albaníu voru þeir í raun og veru að standa í blóðugum skömmum við formanninn mikla maó hve dag nákvæmlega sama er að gerast í íslenskum stjórnmálum þegar við fáum alþjóðlega álitsgerð frá standards og eða stöndugum og fátækum úti í heimi þá rjúka ráðherrar ríkisstjórnarinnar upp og skamma þessa stofnun blóðugum skömmum en þegja þunnu hljóði þegar seðlabankinn segir það sama stríðið í íslenskum stjórnmálum stendur milli ríkisstjórnarinnar og seðlabankans og það er í rauninni hægt að sækja sér af því að nú veit ég að sumir hafa undrast að stjórnarandstöðumenn ætli að tala lengi um fjárlagafrumvarp þetta hér í dag að bara ef við ætluðum að gera grein fyrir öllum þeim ávirðingum sem finna má um hagstjórnina í landinu í pappírum seðlabankans þá tæki það ekki bara þennan dag heldur alla helgina og jafnvel alla næstu viku þar er birt hvert álitið á fætur öðru sem ríkisstjórnin kýs að láta með eins og ekkert sé og ráðherrar beggja flokka svara svona í hálfkæringi kannski væri þetta allt í lagi ef þetta kæmi ekki með beinum hætti niður á fjárhag heimilanna ef herkostnaður fyrir þetta ósamræmi sem er í hagstjórninni það eru tveir hagstjórnaraðilar í landinu það er seðlabankinn og það er ríkisstjórnin ef ríkisstjórninni sem hefur vissulega völd til þess að fara með efnahagsstjórnina ef henni er það alvara að hundsa algjörlega stjórnun seðlabankans væri rétt að hún sýndi þar eitthvert samræmi í sínum verkum og gerði eins og fyrri ríkisstjórn var sökuð um að gera á sínum tíma að fara út í þá sögu mjög nákvæmlega en á sínum tíma þegar þáverandi forsætisráðherra mislíkuðu störf þjóðhagsstofnun var þjóðhagsstofnun einfaldlega lögð niður og þar með sparað heilmikið fé hjá ríkissjóði það er kannski það sem núverandi ríkisstjórn ætti að gera miðað við viðbrögð sín því að eins og staðan er núna er seðlabankinn með sjálfstætt vald en hann þiggur það vald frá ríkisstjórninni ef ríkisstjórninni er það alvara að taka ekkert mark á þessu og fara í engu reikningurinn fyrir þá stöðu er stöðugt sendur á heimilin er sendur á heimilin með hærri vaxtabyrði af húsnæðislánunum og síðan munum við standa frammi fyrir því í beinu framhaldi að afleiðingin af þessu stríði verður hörð og erfið lending hagkerfisins ég ætla ekki að fara út í að greina það alveg hvor hefur nákvæmlega rétt fyrir sér í öllum atriðum ég hef gagnrýnt ýmislegt í því sem seðlabankinn hefur verið að gera og raunar talið að hann gangi á köflum of langt í sínum stýrivaxtahækkunum en engu að síður er honum nokkur vorkunn því að að þenslan í hagkerfinu er mjög mikil yfirspennan er mjög mikil og ríkisvaldið ætlar þar ekkert að hjálpa til það má auðvitað spyrja hvernig stendur á þessu að þetta er svona og við erum búin að sitja dögum saman í fjárlaganefnd og ég hef ekki komið með þessar tillögur þar ég hef ekki sagt þetta þar og kannski einmitt út frá þeim orðum háttvirts þingmanns guðbjarts hannessonar hérna áðan um að við stjórnarandstöðumenn höfum ekki komið með raunhæfar tillögur til þess að breyta þessu þá er því til að svara að allar meginlínur fjárlaganna eru auðvitað ákveðnar af fjármálaráðuneyti og af stjórnarflokkunum

það er eins og hver annar skrípaleikur að ætla okkur þremur stjórnarandstöðuþingmönnum inni í fjárlaganefnd að móta einhverja allt aðra stefnu það er ekki svo einfalt það væri ekki til annars en að skemmta meiri hlutanum og í mesta lagi þá að tefja fundina það eru ekki bara framsóknarmenn sem hafa haldið því fram að þessi hástemmdu fjárlög séu háskaleg það er hægt að vitna til orða eins helsta hagfræðings samfylkingarinnar jóns sigurðssonar það er hægt að vitna til orða eins helsta leiðtoga sjálfstæðismanna á okkar tímum davíðs oddssonar og orða hans í fjölda fréttaviðtala og í álitsgerðum seðlabankans og það er hægt að vitna til álitsgerða sem koma frá

langar að víkja aðeins að því við ákváðum það við okkar álitsgerð okkar framsóknarmanna okkar nefndarálit að það væri ekki okkar hlutverk að leggja fram þar nákvæmar tillögur ég held að það sé samt alveg ljóst að það er tvennt sem við hefðum þurft að sjá hér á liðnu sumri annars vegar fyrirheit um aðhaldssöm fjárlög vegna þess að fyrirheit stjórnvalda skipta mjög miklu máli ekki bara hvað er gert heldur að peningakerfið í landinu að hagkerfið í landinu hafi einhverja vissu um það hvað er að fara að gerast og þar með fyrirheit um ákveðna ábyrgð ákveðinn stöðugleika ákveðna tilhneigingu til stöðugleika í dag eru fyrirheitin bara um hringlanda og hagstjórn eins og þá þar sem það er greint á milli að áttatíu og sex prósent af einhverju fari í hækkun útgjalda og afgangurinn fari í eitthvað annað það er ekki mjög markviss fjármálastjórn við höfum líka talið framsóknarmenn og höfum bent á það í okkar ályktunum

fullyrða um það að fara út í útgáfu ríkisskuldabréfa og hvetja með aðgerðum beinum aðgerðum

jafnvel með framlagi á móti íbúðarsparnaði því að eitt af stærstu vandamálum næstu árum einmitt erfiðleikar ungs fólks við að koma sér þaki yfir höfuðið og þar þurfa stjórnvöld að koma inn í og geta ósköp vel gert og hefðu getað hér og geta það kannski enn þetta er málefni sem er auðvitað ekkert auðvelt viðureignar og ég veit að það eru ákveðnir hagfræðilegir hlutir líka í veginum en geta engu að síður komið inn í það að stuðla að bæði minna peningamagni í umferð á þeim ofþenslutímum sem enn ríkja og geta síðan lagt þar pening á móti úr ofurfullum ríkiskassa og er í raun ekki nema sanngirnissjónarmið þegar það er í rauninni þannig að eini skuldlausi aðilinn i þessu landi sá eini aðili sem virkilega safnar peningum fyrir utan örfáa auðmenn er sjálfur ríkissjóður sem fyrrum glamraði nú tómur hér fyrir nokkrum árum en þökk sé farsælli stjórn framsóknarmann þá er hann yfirfullur nú það aftur á móti má ekki verða til þess að menn missi sig með þeim hætti sem hér hefur gerst það er annað atriði sem er afar mikilvægt að stjórnvöld geti gripið til ef harðnar á dalnum ef það verður í raun og veru sú kreppa sem fjármálaráðuneytið og ríkisstjórnin spá og sem seðlabankinn spáir en sem bankarnir spá ekki

fram í annars svona súldarlegum pappírum seðlabankans að sumt af þeim sólarmerkjum sem þar eru eru samt nokkuð sannfærandi að ef til þess kemur þarf ríkissjóður að geta gripið til aðgerða það að leggja núna fram hástemmd fjárlög sem heldur stuðla að þessari kreppu með því að kýla upp vextina gerir það ekki að verkum að hér verði nokkurt borð fyrir báru hjá ríkissjóði til að gera slíkt eða ætlar hann bæði að spýta peningum inn í gegnum framkvæmdir og svo í gegnum til dæmis skattaívilnanir í tengslum við kjarasamninga þá er ofmetnaðurinn orðinn mikill og þá spái ég því nú að sú stjórn sem nú situr verði fljótari en nokkurn gat grunað að klára hér upp allt það sem safnað var í síðustu ríkisstjórn vinur minn gunnar svavarsson háttvirtur þingmaður og formaður

undir þeim orðum þó að ég muni það ekki alveg orðrétt en einhvern veginn undir þeim orðum að það væri þar mikill vafi á hvort kæmi á undan hænan eða eggið nú veit ég ekki já nú veit ég ekki hvort háttvirtum formanni fjárlaganefndar er kunnugt um það hversu vafasamt það er talið að vitna í hænsnabú í stjórnmálaræðum þetta gerði góður árnesingur kristinn í hænsnabú í stjórnmálaræðum þetta gerði góður árnesingur kristinn bjarnason frá þorkelsgerði afar greindur og snjall maður sem bjó lengi í hveragerði og var bóndi þar tók dæmi á stjórnmálafundi með ólafi heitnum thors af þessu að það yrði að reka hvert bú eins og hænsnabúið hjá honum og aldrei mætti þar taka meira út en sett væri inn því að þá færi allt í óefni kristinn bjó við það síðan alla ævi eftir þessa ræðu að vera kallaður kristinn þjóðarhæna og löngu seinna þegar gert var merki sveitarfélagsins var meira að segja þessi sami fugl settur á merkið og er þar enn þá því er ég að segja þetta að þessi líking er líka að mörgu leyti umhugsunarverð að tala um hænsnabú í þessu sambandi því að það gildir nú eins og í tíð kristins að hænsnasamlíkingin er hárrétt

og í rekstri ríkissjóðs að það að gefa um of á garðann það að offylla búpeninginn er háskalegt það að ausa út á báðar hendur og láta eins og fyrningar séu einskis virði það að falla í þá freistni að ofala er afleit

hækki um fjörutíu og einn milljarð frá því sem var á síðasta ári samkvæmt fjárlögum og fjáraukalögum á þeim tíma

vegna þess sem bætist við milli fjárlagafrumvarps og ríkisreiknings þá er aukningin um sextíu milljarðar á síðasta ári var vissulega farið freklega fram og kannski allt of mikið en þá var aukningin þó ekki nema fimmtíu milljarðar á kosningaári sem allir vita og er ekkert einsdæmi við eitt stjórnarmynstur fremur en annað að eru dýr ár árin þar á undan var aukningin milli ára raunveruleg krónutöluaukning við erum ekki að tala um raunaukningu það þyrfti að reikna það upp þá var aukningin á bilinu fimmtán til tuttugu og svo upp í þrjátíu milljarðar árið tvö þúsund og sex hún er sextíu milljarðar núna milli ára stefnir í sextíu milljarða á fyrsta ári þessa kjörtímabils án þess að það sé nokkuð sem kallar á það og þrátt fyrir fyrirheit beggja stjórnarflokkanna um það því að þau fyrirheit voru vissulega ekki bara hjá samfylkingu fyrir kosningar sem betur fer þau voru líka hjá sjálfstæðisflokki um það að nú þyrfti að gæta aðhalds í ríkisrekstri ekki veit ég hvernig það verður þá þegar ekki þarf að gæta aðhalds fyrst aðhaldsárin kosta okkur sextíu milljarða aukningu í umsvifum nú er það vissulega svo að það eru kaflar í þessar aukningu sem eru óhjákvæmilegir og lúta sérstaklega að framlögum til byggðarlaga þar sem skerðing á þorskkvóta hefur komið mjög illa niður við framsóknarmenn höfum þar lagt fram okkar tillögur um hvernig við teljum að eigi að bregðast við og það skal fúslega viðurkennt að þær tillögur kosta nokkrum milljörðum meira en þær tillögur sem ríkisstjórnin lagði fram en það munar þó ekki nema um tvö til þremur milljörðum það sem vekur furðu við tillögur ríkisstjórnarinnar er í rauninni öll sú froða sem þar er því

og mótvægisaðgerðir koma þar ekki inn í mótvægisaðgerðir vegna þorskveiðiskerðingar eru eins og lítill dropi í því hafi öllu þá vekja síðan mesta furðu hugmyndir um tvöföldun fjár til vegamála í landinu í viðbótartillögum fjármálaráðuneytisins sem komu fram núna milli fyrstu og önnur umræða var reyndar strax farið aðeins að renna af mönnum mesti móðurinn því að það var búið að skera þessa aukningu úr tuttugu milljörðum niður í um átján milljarða og þá einfaldlega vegna þess að það voru einkum verkefni sem þegar var sjáanlegt að væri útilokað að framkvæma á þessu tímabili en það er í raun og veru þannig að það er útilokað í okkar hagkerfi við þá þenslu sem hér ríkir að framkvæma þau reiðinnar býsn sem hér er lofað þegar talað er um þetta sem byggðaaðgerðir það er vissulega mikið hagsmunamál að bæta samgöngur úti um landið og margt af þessum aðgerðum er á landsbyggðinni en það er ekki hagsmunamál fyrir byggðirnar í landinu að fá falsloforð þarna er í rauninni að stórum hluta um að ræða froðu sem aldrei verður hægt að standa við á svo skömmum tíma það hefur ekki verið sýnt fram á að það séu til þau verkefni sem eru komin það langt í gegnum matsferli umhverfismat og skipulagsmál að það sé hægt að framkvæma fyrir þessa upphæð af þeirri ástæðu einni þess utan ef þetta ætti að fara í framkvæmd þyrfti að kalla hér inn erlenda verktaka ef það tækist með afbrigðum að ná skipulagsmálunum í gegn en við vitum það sem fylgst höfum með á undanförnum árum að það tekur alltaf lengri og lengri tíma og kæruviljinn gagnvart vegaframkvæmdum jafnvel hinum ómerkilegustu er alltaf meiri og meiri núna síðast voru menn meira að segja kærðir fyrir að vilja setja upp ljósastaura af því að þá sé einhver annar sem sjái ekki stjörnurnar fyrir ljósinu svona mig langar til að gera aðeins betri grein fyrir þeim mikla mun sem er í hagspám sem ég vék að hérna fyrr og hvaða þýðingu það hefur í raun og veru fyrir þá sem fara með fjárveitingavaldið í landinu það er hrópandi ósamræmi milli spástofnana ég er ekki sá fræðimaður að geta úrskurðað hver hafi nákvæmlega rétt fyrir sér og ég heyri alveg á þeim fræðimönnum sem ég hef talað við að þeir eru fæstir tilbúnir til þess heldur það er einfaldlega mikil óvissa í þessu en munurinn þarna á hvort einkaneyslan er að dragast saman um upp undir tvö prósent eins og seðlabankinn gerir ráð fyrir eða hvort hún er að vaxa um tvö prósent er himinn og haf sama er að segja um hagvöxtinn

er það lykilatriði að við stjórnum landinu með það í huga að þetta geti farið á hvorn veginn sem er það erum við ekki að gera með þessum fjárlögum sem gera ráð fyrir því að afgangurinn af framkvæmdunum afgangurinn af framkvæmdunum sem engin skilgreinir hvað er mikill sé vegna spár um aukið atvinnuleysi það eru ekkert samhljóða spár um aukið atvinnuleysi það er vissulega svo að bæði fjármálaráðuneytið og seðlabanki spá talsvert auknu atvinnuleysi en það gera ekki aðrir ekki einu sinni alþýðusambandið sem þó hefur það hlutverk öðru fremur að gæta að hagsmunum launafólks og þar á bæ gera menn sér vel grein fyrir því að hagsmunum launafólks er ekki best borgið með því að ausa peningum út úr ríkissjóði við þessar aðstæður

það er auðvitað auðvelt að vera við stjórnvölinn með því fororði að þú gerir bara gefa á garðann hvar sem þér sýnist og gerir veita hvaða fjárveitingum sem þú vilt til hvers sem þú vilt en þegar það er haft í huga að með því móti eru menn að gera heimilunum í landinu atvinnulífinu og hagkerfinu öllu stóran ógreiða með því að stuðla hér að ójafnvægi þá ættu menn að hugsa sig tvisvar um og það er vissulega enn tími herra forseti það er vissulega enn tími til bæði fyrir háttvirtan formann fjárlaganefndar sem ég veit að hlustar á ræðu mína af sjónvarpsskjá hann lofaði mér því persónulega og háttvirtur varaformaður fjárlaganefndar báðir geta þeir enn séð að sér milli annars og þriðju umræðu ef það er svo sem við skulum vona að þeir hafi nokkur völd um meginlínur fjárlagafrumvarpsins það er óskandi að svo sé því að báðir eru mætir menn og ég treysti þeim til ef þeir fá nógu langan tíma til þess að skilja alvöru þessa máls þetta er mikið alvörumál að koma með fjárlagafrumvarp sem verður kannski þess valdandi að hagkerfið hér lendir í harðri lendingu

lendingu okkur sem ekki erum flughrædd er alveg sama svona nokkurn veginn hvort lending er hörð eða mjúk ef við lendum á flugvelli við komumst út úr henni og meðan ekki brotna hjólin er þetta yfirleitt allt í lagi hörð lending í hagkerfinu mun þýða mikinn sársauka margra fjölskyldna hún mun þýða gjaldþrot margra einstaklinga við erum raunar þegar farin að sjá töluverða erfiðleika í okkar hagkerfi sem ríkisstjórnin hefur ekki gert neitt í nema hella olíu á eldinn með því að spenna upp vaxtastigið

er bara til að auka þau vandræði þess vegna skora ég á formann og varaformann fjárlaganefndar og aðra fjárlaganefndarmenn í meiri hluta að endurskoða markmið fjárlaganna og endurskoða þær meginlínur sem þar liggja og geta þar lesið sér til um stefnuna meðal annars í ágætu riti samfylkingarinnar frá síðasta vori í ágætum ritum seðlabankans og raunar á fleiri og fleiri stöðum af því að ég vék aðeins að þessu að menn hefðu nógan tíma til að átta sig á þessum grundvallaratriðum ég er eins og þingheimur veit nýliði hér á þessum vinnustað og það var mér sagt að væri frekar létt verk að vera í stjórnarandstöðu miðað við að vera í stjórnarmeirihluta vinnustundirnar væru til muna færri og ég trúi að það sé rétt engu að síður hefur vinnuálagið við fjárlaganefndarvinnuna verið mjög mikið og sannast sagna verið þannig að tíminn til þess að setja sig inn í hina raunverulegu hagfræði bak við þetta hefur verið grátlega lítill tími minn á þessu hausti hefur farið í ýmislegt sem við höfum síðan unnið að í miklu bróðerni í fjárlaganefndinni nú sé ég að það setur hlátur að varaformanni fjárlaganefndar vegna sjálfsagt þeirrar nafngiftar sem þessi verkefni fá stundum hjá okkur þar þegar það er kominn svefngalsi í okkur en þetta eru þau verkefni sem lúta að öllum þeim smáverkefnum sem fjárlaganefnd fær inn á sitt borð og þar hef ég notið þess að það er gætt fullrar sanngirni milli minni hluta og meiri hluta og fyrir það ber að þakka en það eru ekki þau meginatriði sem skipta máli ég tel aftur á móti að þau atriði sem þar eru og sem við höfum unnið eins og ég segi saman að í bróðerni skipti mörg hver mjög miklu máli upp á

fjórðungur úr prósenti af heildarútgjöldum fjárlaga að þessir hlutir skipta miklu máli varðandi sérstaklega stöðu hinna minnstu og fámennustu byggða og það getur vissulega breytt miklu að fá að koma að starfi eins og þessu mín skoðun er sú af því að ég veit að ríkisstjórnarmeirihlutinn hefur mikinn metnað til þess það má alls ekki skilja orð mín svo að ég sé að hæðast að neinu ég hef sannfæringu fyrir því að ríkisstjórnarmeirihlutinn hefur metnað í sínum störfum til að láta gott af sér leiða og hefur meðal annars metnað til að koma til móts við þá erfiðleika sem víða eru í byggðum landsins út af niðurskurði þorskveiðiheimilda og út af þeirri öfugþróun sem hefur verið í byggðamálum ég held að það sé hægt að bregðast við þessum aðstæðum með tiltölulega miklu minni peningum og miklu árangursríkari heldur en gert er í dag ég held að sú stóra og hraða innspýting í samgöngumálum sem er í rauninni bara loforð á pappírum sem er ekki loforð sem nokkurn tíma verður staðið við en loforð engu að síður sem hefur áhrif í hagkerfinu vegna þess að hagkerfið telur það hver er heildartalan hver er heildarvöxt ríkisútgjalda og hann er mældur út frá fjárlögunum og síðan verður stórum hluta af þessum fjárveitingum frestað og þar með verða þær ekki til gagns fyrir byggðirnar við eigum líka eftir að sjá það að framkvæmdir sem unnar eru ef þetta verður raunveruleiki ef svo ólíklega vill að stór hluti af þessu fari í gang þá verður þetta unnið af erlendum verktakafyrirtækjum eða verktakafyrirtækjum á suðvesturhorninu og mun í rauninni alls ekki koma að sama gagni eins og ef unnið er að samgöngubótum í meira jafnvægi og ég tryði að ríkisstjórnin hefði metnað til góðra verka en það breytir þó ekki þeirri sannfæringu minni að innan ríkisstjórnarinnar er mjög lítil samstaða um hagstjórnina er mjög lítil samstaða um það hvernig eigi að bregðast við og það er vissulega víðar en innan ríkisstjórnar sem ríkir ákveðið samstöðuleysi það er líka mjög lítil samstaða í samfélaginu um það hvað er að gerast ég vék áðan að greiningum um það hvað muni gerast á næsta ári til þess að vera greining hagfræðinga á ástandinu eins og það er í dag er ekki einu sinni samhljóma og það er mjög alvarlegur hlutur og

að þær geti mætt hvoru sem er ég útiloka ekki að spá ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðuneytisins sé rétt en það verður líka að taka hitt með í reikninginn að það getur verið eins og landsbankinn hefur spáð og að hér verði áfram gegndarlaus þensla á næsta ári hvar stöndum við þá með fjárlagafrumvarp sem þetta þá kunna menn að segja hvað gerir þetta þá til ef það verður áfram þensla hvað gerir þá til að eyða öllum þessum peningum en þetta er ekki svo einfalt vegna þess að einmitt ef þessi hástemmdu fjárlög koma ofan á mikla þenslu þá þýðir það að stjórnleysið í efnahagsmálum getur orðið svo að segja algert og það er einfaldlega þannig að að öllu óbreyttu eru fjögur ár til næstu kosninga og það ættu ráðherrar ríkisstjórnarinnar það þýðir ekki fyrir mig að ávarpa þá hér í fleirtölu en ég þakka þeim sem þó situr í þingsalnum með okkur fyrir að vera hér hæstvirtur samgönguráðherra kristjáni l möller en það er vissulega athyglisvert hve fáir ráðherrar sitja þessa umræðu um fjárlagafrumvarpið en það hvarflar að manni einmitt í þessu mikla samstöðuleysi innan ríkisstjórnarinnar að það er eins og það sé ekki gert ráð fyrir að þessi stjórn lifi nema eitt tvö þrjú ár þrjú ár í mesta lagi og þar af leiðandi megi allt vera komið í kaldakol undir lok kjörtímabilsins því í hæsta lagi auðvitað mun það fresta skipbrotinu það mun fresta hinni hörðu lendingu ef hér verður áfram mjög mikil eftirspurn eftir fólki og það þarf ekkert mikið að gerast í okkar mikla hagkerfi sem er orðið mjög opið fyrir því sem er að gerast á alþjóðamarkaði nú er rætt um þó að álver á suðvesturhorninu hafi kannski að miklu leyti verið slegið út af borðinu og við erum margir sem fögnum því og margt gott við það það er svo sem ekkert að þakka það í ríkisstjórninni sérstaklega heldur er það skeleggri forustu framsóknarmanna í stjórn landsvirkjunar mest að þakka ef þessi áform ganga eftir um netþjónabú þarf ekkert mjög mörg í uppbyggingu til þess að þá er hagkerfið áfram á fullri siglingu á mjög hraðri siglingu áfram og ef ríkisvaldið ætlar sér að keppast við einkaframtakið í þenslunni þá kemur auðvitað að því að það verður brotlending og hún verður því miður því verri því verri sem hagstjórnin er og því endurtek ég þau orð mín að ég skora á meiri hluta fjárlaganefndar að endurskoða þau markmið sem eru í fjárlagafrumvarpinu og breytingartillögunum eins